frú forseti það er óþarfi að taka þessu illa þetta snýst bara um það grundvallaratriði að menn séu tilbúnir að skoða allt tímabilið sama hversu mörg ár aftur í tímann menn telja að aðdragandi hrunsins nái en vilji ekki eingöngu einblína eins og hefur verið hér undanfarna mánuði því miður

til að mynda þegar menn vilja eingöngu ræða einkavæðingu bankanna þar sem framsóknarmenn svo sannarlega gangast við því að mistök hafi verið gerð og hafa heldur betur gert upp þau mál þá gleymist að ja hvenær var glitnir einkavæddur bankinn sem féll fyrst og hvernig var ástandið í glitni var það miklu betra nei getur ekki verið að með því að einblína aðeins á einkavæðingu hinna bankanna sé verið að komast hjá því að líta á raunverulega rót vandans og er ekki stóra hættan í því fólgin ef við förum að reyna að finna einhver tilefni til þess að kenna hinum eða þessum um og komast hjá því að líta á hina eiginlegu rót vandans